Und von dieser Utopie ist eigentlich überhaupt nichts übrig geblieben, ganz im Gegenteil, es hat sich eine Dystopie verwirklicht. Man muss wirklich deutlich sagen, dass die ganzen Schutzmechanismen, die wir haben, auch ein Safe Harbour Abkommen zum Beispiel, überhaupt nicht greifen, dass die Aufarbeitung des Skandals nicht funktioniert, dass Reformen überhaupt nicht vorankommen, ganz im Gegenteil, dass teilweise vom Rat, von den Mitgliedstaaten, teilweise auch von der Kommission blockiert wird. Was wir brauchen, ist Entschlossenheit. Wir brauchen endlich eine Trendumkehr. Wir brauchen einen europäischen Aktionsplan. Wir brauchen Reformen im Bereich der Internet Governance, im Bereich Datenschutz, im Bereich Internetwirtschaft und im Bereich der demokratischen Kontrolle der Geheimdienste. Wenn wir das nicht bekommen, dann hat das, was wir heute hier besprechen, auch keinen Sinn.